Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren vom Rat!

Dieses Jahr ist es auch wieder so Wir können für 2017 die Entlastung nicht erteilen, weil einfach die Kooperation fehlt.

Das ist für mich einfach die Frage, und ich bitte Sie, das wirklich mal ernsthaft zu prüfen.

Da muss man fragen, wozu ist dann überhaupt das Parlament hier? Brauchen wir dann dieses Parlament überhaupt noch, wenn es nicht in der Lage ist, eine Institution der EU zu entlasten?